Señora Presidenta, Señorías, más de dos millones de españoles residen en el extranjero, una cifra que ha aumentado vertiginosamente durante el último Gobierno del Partido Popular. Aunque este hable del impulso aventurero de los jóvenes, el problema es que se ven obligados a elegir entre paro o precariedad. No es voluntaria y no es movilidad, se llama exilio o emigración. Y no es una novedad mis abuelos y mucha gente como ellos tuvieron que abandonar su tierra para luchar por un futuro mejor para quienes veníamos detrás. Hoy, como una farsa, la historia se repite y quienes vieron en esta Unión Europea un proyecto de futuro y bienestar jamás imaginaron que estaríamos condenando a los países del Sur a especializarse en pobreza, en desigualdad, en mano de obra barata, con derechos sociales y laborales low cost No queremos que nuestra gente se vea obligada a emigrar porque no tiene futuro en su país. No queremos fuga de cerebros, de capital humano que nos cuesta mucho esfuerzo formar.

Queremos una Europa cohesionada, igualitaria y solidaria, que haga honor a sus valores fundacionales y donde no haya ciudadanos de segunda. Y quizá, Señorías, porque la movilidad no es voluntaria, el Partido Popular ha obligado a los emigrados españoles a rogar el voto con unos trámites tan complejos que solo un 6 los ha podido realizar para ejercer el derecho democrático más básico quizá porque muchos de los que están fuera quieren en estas elecciones un voto de cambio. Un voto para construir un país al que poder volver.